Întreaga Europă cunoaște deja modul cum s a încercat blamarea unei întregi comunități din cauza câtorva infractori. Pe zi ce trece, românii se confruntă cu probleme tot mai mari, sunt tot mai intimidați și speriați.

Presa a relatat recent despre un caz flagrant de discriminare directorul unei companii de telefonie, cablu și internet din Italia le a recomandat angajaților săi să evite încheierea de contracte cu cetățeni români. De asemenea, un copil cetățean român de etnie romă a fost rănit, dar niciun fel de spital din orașul Messina nu a vrut să îl primească.

Acestea sunt doar câteva situații concrete, dar românii din Italia se confruntă cu o asemenea lovitură aproape zilnic. Consider necesar ca de la nivel european să se transmită guvernului italian o atenționare clară pentru încetarea discriminărilor împotriva imigranților români.